Pourquoi vous qui êtes depuis sept ans à la tête de la Commission et depuis deux ans le pilote du bateau communautaire dans la crise avoir attendu aujourd'hui? N'oubliez pas, en pensant notamment à tous ces jeunes que vous avez évoqués, que si vous décevez, votre responsabilité devant l'histoire sera immense, et ce sera aussi la nôtre si nous restons simplement à contempler le désastre.